Sie haben sehr wohl Recht damit, dass in einzelnen Teilen der Welt die Wirtschaftsentwicklung schon auch dazu beigetragen hat, dass Armut reduziert werden konnte, und dass es gewissen Gruppen von Menschen in einzelnen Ländern auch gelungen ist, einen höheren Lebensstandard und weniger Armut zu haben.